Herr Präsident! Ich möchte den Kollegen David fragen, was er davon hält, dass wir jetzt in Tunesien z.

eine neue Verfassung bekommen haben, die von uns eigentlich sehr positiv kommentiert wird.